Voorzitter, het spreekt vanzelf dat ik de agrarische sector en de visserijsector in de Palestijnse gebieden het beste toewens.

Maar ik constateer nog steeds een aantal ernstige onjuistheden.

Ten eerste Palestijnse exporteurs kiezen er zelf voor om samen te werken met Israëlische exportfaciliteiten en bedrijven vanwege de corruptie in Jordanië en Egypte. Ten tweede de regeling voor producten, mijnheer Cioloş, hoort u het ook goed, uit de nederzettingen wordt naar tevredenheid van de Europese Commissie gehandhaafd. Ten derde de Palestijnse Autoriteit heeft zelf vrijwillig gekozen om deel uit te maken van de douane enveloppe met Israël vanwege alle voordelen die zij nu geniet door alle douane overeenkomsten die Israël met derde landen heeft gesloten.